Chciałbym zwrócić Waszą uwagę i prosić o poparcie dla poprawki do art.

Będzie to wyraz naszej konsekwencji i wiarygodności Parlamentu.

Dwa miesiące temu na posiedzeniu Komisji Transportu stosunkiem głosów 30 do 13 również posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Transportu poparli tę poprawkę.

Był na to czas, były na to spotkania i właśnie postawa Komisji Europejskiej była tą postawą, która przeszkadzała w przyjęciu tej poprawki, wskutek czego dzisiaj trzeba nad nią na sesji plenarnej głosować.

To są dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, często w miejscach o dużym bezrobociu, stanowiące wartość dodaną dla danych regionów Unii Europejskiej.